Pane předsedající, já jsem hlasoval proti tomuto návrhu a chci říci, i když samozřejmě došlo k jistému vylepšení toho původně velmi katastrofálního návrhu Komise, že si myslím, že ta zlepšení nejsou dostatečná pro to, abychom mohli návrh podpořit. Já jsem tedy hlasoval proti této zprávě s tím, že bych chtěl především odsoudit postup, který zde byl uplatněn na plénu, kdy nebylo skutečně hlasováno o našich pozměňovacích návrzích, které byly dány a podle procesních pravidel uplatněny. Nerozumím tomu, proč zrovna třeba o mých návrzích nebylo hlasováno v okamžiku, kdy jsem je uplatnil řádně, a já nejsem členem toho příslušného výboru.

Já především na té předložené zprávě chci odsoudit to, jakým způsobem zasahuje legální držitele zbraní. Pokud tito nepáchají žádné teroristické útoky, jejich vliv na kriminalitu je velmi minimální, tak nerozumím takto dramatickým dopadům do jejich právního postavení. Podle mého názoru je především nutno řešit terorismus a to si myslím, že toto řešení nebylo.